Degeaba recurgem la diverse metode de stimulare a creșterii economice în Uniunea Europeană, dacă nu există o coordonare strânsă la nivel european și internațional în ceea ce privește paradisurile fiscale. Atitudinea multor companii ce și desfășoară activitatea în Europa reprezintă o totală lipsă de respect față de guvernele naționale și de cetățenii plătitori de taxe și este de datoria noastră să luăm măsuri imediate. Având în vedere că pierderile generate de transferul profitului în afara Uniunii Europene pentru evitarea impozitării se ridică la câteva miliarde de euro anual, consider că trebuie să depunem toate eforturile pentru identificarea acestor companii, să găsim modalități de stopare a acestor practici lipsite de etică